Dreptul la un avocat în procedurile penale și imediat după arestare este un drept vital în sistemele juridice care asigură procese corecte. Vorbim despre articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, care asigură un proces corect, incluzând și dreptul la apărare.

Pentru cine nu are bani să își plătească un avocat într un proces penal, statul are obligația să intervină și să i plătească un avocat. Din păcate, acest raport nu a reușit să cuprindă și să asigure acest drept la apărare pentru cei care nu au mijloace financiare.